Die Europäische Union hat eine neue, eine gemeinsame außenpolitische Strategie. Ich freue mich, dass wir diesen Tag erleben dürfen. Seit 2003 ist es nicht gelungen, so etwas zu schaffen.

Ich will hier sehr deutlich sagen Es ist sehr gut, dass das trotz Brexit vorgelegt worden ist, dass es diskutiert wird und dass wir uns auf diese Strategie jetzt verlassen können. Unsere Unterstützung für die Umsetzung haben Sie. Es ist auch richtig zu sagen, dass die Europäische Union die Soft Power weltweit ist. Wir sind eine Kraft für Menschenrechte und Demokratie auf der ganzen Welt. Ich habe das in vielen Wahlbeobachtungsmissionen selber sehen und erleben dürfen.

Vor unserer Tür haben wir mit Libyen ein wirklich großes Problem. Sie haben über die Iran Verhandlungen gesprochen. Mich würde interessieren, Frau Mogherini Wie stellen Sie sich die Syrien Verhandlungen für die Zukunft vor? Denn ich glaube, das ist die große Herausforderung, die sich uns ganz praktisch stellt.